Ich denke, dass die EZB im ersten Krisenjahr 2008 vor besonders schwierigen Aufgaben gestanden hat. Gemessen an diesen Herausforderungen hat die EZB aus meiner Sicht insgesamt sehr gut und vor allen Dingen mit großer Umsicht gehandelt.

Zum einen ist die Krise alles andere als überwunden und zum anderen entstehen natürlich aus den derzeit geplanten regulatorischen Maßnahmen neue Herausforderungen und Probleme für die EZB. Es ist wichtig, dass die EZB gerade in der nächsten Zeit weiterhin für die Stabilität in der Eurozone sorgt, dass die EZB wie ein Tanker auf hoher See weiterhin ihren guten Kurs hält. Auf der anderen Seite Herr Trichet, ich habe das ja auch schon in dem vorletzten währungspolitischen Dialog angesprochen muss auch die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank gewahrt bleiben insbesondere bei ihrer zukünftigen Einbeziehung in den European Systemic Risk Board Das ist von überragender Bedeutung, da ja gerade Sie als Präsident und auch weitere Mitglieder der EZB sich dort sehr stark engagieren werden. Das dürfte bei der zukünftigen Beurteilung weiterer Maßnahmen der Zentralbank auch ein wesentliches Kriterium werden, und bei den kommenden Berichten in den nächsten Jahren sollten wir vor allen Dingen auch diesen Punkt im Auge behalten.